Kad govorimo o vanjskim granicama, sigurna sam da dublinsko pravilo treba unaprijediti.

To bi bilo vrlo dobro.

To je jedina zemlja koja je izvan Schengena s tako dugom granicom.